Und ich bin auch überzeugt, dass man aus diesem europäischen Geist heraus Wege finden wird, den Streit zwischen Slowenien und Kroatien zu lösen. Denn das Ziel Europas ist ja, Grenzen unbedeutend zu machen. Das ist vielleicht für beide Nationen ein Weg, zueinander zu finden und dies zu lösen.

das Bundesverfassungsgericht hat das bestätigt. Und wir müssen sehen, dass im amerikanischen Kongress jeder Bundesstaat zwei Sitze hat.

Wir haben hier in Europa ein höheres Maß an Ausgewogenheit zwischen großen und kleinen Ländern in einem Zwei Kammern System als etwa in Deutschland. Wir haben keine völlige Parität der Stimmen im Europäischen Parlament. Dafür sind aber die größeren Länder im Rat letztlich stärker als die kleinen. Das ist in Deutschland im Bundesrat nicht der Fall.